Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, predvsem pa seveda gospod poslanec - ne morem drugega, kot da se vam izjemno zahvalim za to, vprašanje. Vam bom povedal, vam bom povedal, zakaj. Zato, ker slovenska javnost večinoma res ne ve, to, kar ste sami omenili, da je športna infrastruktura, ki jo imamo v Sloveniji pač, stara. Zdaj, moji podatki vendarle ne kažejo, da je tako stara kot, trdite vi, ampak kaj dosti mlajša pa tudi ni. Jaz imam dva podatka. Prvi podatek je sedemindvajset celih šest let v povprečju in drugi je, mislim, da okrog štiriintrideset let. To sta pač dve različna ciljna raziskovalna projekta, ki sta tudi bila narejena v različnih obdobjih. Eden leta dva tisoč dvanajst, eden eden nekoliko nekoliko kasneje. Ampak v vsakem primeru, ne glede na statistiko, leta gor in dol, športna infrastruktura je pač slaba. In drugič. Glejte, mogoče je napačno, ker sem rekel slaba, je stara, kar pa ni nujno, da seveda, da so tudi vsi deli te infrastrukture slabi. Imamo nekatere dele - kot veste, so večinoma, v veliki večini razen enega objekta v lasti občin. Tisti edini objekt, ki je v lasti države in ki ga tudi upravlja država, je seveda, Planica in v tistem istem za Planico ne moremo trditi, da je v slabem stanju, ampak lahko rečemo, da je naravnost v odličnem stanju in da je seveda tudi zelo dobro, in da seveda tudi zelo dobro deluje. Z kot zadovoljivo, to lahko rečem, je mogoče oceniti tudi športne objekte, ki so pri osnovnih šolah. Gre večinoma za večnamenske telovadnice, torej za tisto, kar vsem nam v povezavi s šolami in s, in s popoldansko športno ali rekreacijo ali seveda udejstvovanjem, tudi tekmovalnim, pride najbolj prav. Nikakor pa ne moremo biti zadovoljni z nekimi določenimi deli infrastrukture, kot so na primer športni bazeni. Celo Prekmurje nima zares pokritega plavalnega bazena. Potem so še drugi deli Slovenije, ki nimajo resnih pokritih površin. Manjka nam na primer lednih površin, ne za razvoj hokeja, umetnostnega drsanja, curlinga, in tako naprej. Manjka nam tudi še kakega drugega, tega, recimo temu specialnega tipa površin. Kar je dobro, je, da smo z razvojem splošne športne infrastrukture, torej tistih večnamenskih dvoran, da so lahko športi, kot so košarka, rokomet, ti športi, ki se igrajo v dvoranah, seveda, se lahko razvijali in tudi pridobivali na, na kvaliteti. Ampak to pa ne moremo reči za vse ostale športe. Absolutno prav imate, ko govorite, da je identificiranih potreb, moja številka je osemsto enainosemdeset milijonov, in še nekaj, prejšnja številka je pa bila, mislim, da tam okrog, šeststo, šeststo milijonov. Če me zdaj konkretno sprašujete seveda, ali sem zadovoljen, mislim, da, je iz mojega izvajanja jasno, da nisem. Drugič, kaj za to narediti? Jasno je, da bo, in jasno je, da smo v letih, do dva tisoč osem dajali približno, mislim, da tam okrog pet milijonov, med štiri in šestimi milijoni na leto za športno infrastrukturo. Ne smemo tudi pozabiti, da je v prejšnji da je v prejšnji, finančni perspektivi, a ne, bila možnost financiranja športnih objektov iz, iz sklada za regionalni razvoj iz ESSR-ja. Sedaj te možnosti ni več in tudi v krizi, kar pa velja tudi za ostale investicije, če pogledamo zares v, osnovno šolstvo, v, v vrtce in tako naprej, torej tam, kjer bi morala država sofinancirati te investicije, teh investicij tam od leta dva enajst zares, ni bilo. Tako da, sredstva so vseskozi padala in seveda se bom maksimalno potrudil, in to je tisti del, na katerega ste me, izzvali, da v letih dva devetnajst in dva dvajset vsej ponovimo tisto, kar ste z vašim amandmajem, pa tudi s tistim, kar je bilo kasneje dodano, da vsej ta znesek ponovimo, da pridemo oziroma da ta razvoj športne infrastrukture, peljemo naprej. Seveda pa, ne, ne bo dovolj, še posebej če vemo, da je pa celoten znesek identificirane infrastrukture za osemsto enainosemdeset milijonov. Hvala.